virðulegur forseti við lestur skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um orsakir bankahrunsins og hér skal skýrt tekið fram að þeim lestri mínum er fráleitt lokið setur jafnt að manni óhug og kjánahroll þessi þróttmikla og vandaða skýrsla skrifuð á mannamáli er samfelldur áfellisdómur yfir ömurlegri og stórhættulegri hugmyndafræði líklega stærstu hagstjórnarmistökum síðari ára drambi og ófyrirleitni ofmetinna stjórnmálaforingja úr sér gengnum stjórnmálavenjum flokkshagsmunum sem voru ofar þjóðarhagsmunum einsleitri og staðnaðri stjórnsýslu í vinasamfélagi arnarhóls lítilsvirtu og sljóu löggjafarvaldi gjaldþrota siðferðisgildum atvinnulífsins svo stappar nærri bilun og stórkostlegri veruleikafirringu og þeirri staðreynd að það tók einkaframtakið innan við þrjú ár að steypa bönkunum á gjafvirði í glötun virðulegi forseti þetta er allnokkuð fyrst og síðast er skýrslan afhjúpandi og fyrst og síðast er hún lærdómsrit hún skal vera lærdómsrit í bráð og hún skal verða lærdómsrit í lengd hér þurfa að verða kaflaskil hvað snertir ábyrgðartilfinningu kjörinna fulltrúa þjóðarinnar embættismanna hennar og stjórnenda atvinnulífsins nei ísland

ísland skal miklu fremur verða ábyrgasta land í heimi eftir hálfan áratug og það þjóðfélag sem býður upp á jöfnustu lífskjörin og kröftugustu velferðina frjálst vissulega en ekki afskiptalaust slysið frú forseti já slysið í íslensku samfélagi gerðist með þeim hætti að stjórnmálin létu viðskiptalífinu í hendur meginvaldið frelsið þetta líka dásamlega frelsi skyldi þýða afskiptaleysi hins opinbera full yfirráð einkageirans yfir örlögum og kjörum almennings þetta var slysið sem líklega er vægt orð í þessu samhengi og væri nær að tala um hamfarir af mannavöldum við lestur skýrslunnar kemur skýrt fram að ein meginábyrgð bankahrunsins hvílir á herðum nýríkra eigenda og stjórnenda þriggja helstu banka landsmanna sem skófluðu virði þeirra ofan í eigin veski réðu hóp nýgræðinga í kringum sig og hentu út bankareynslu og bankahefðum varla verður sjúklega vitfirrt græðgisvæðingin orðuð betur en í pósti fyrrverandi stjórnarformanns kaupþings til

hvað segir þú og svar undirmannsins virðulegur forseti er giska einfalt takk meira en nóg á eftir svarinu fylgir svo broskarl prinsippin voru einmitt þessi fram á síðasta dag og prinsipp þess sem tók upp undir þúsund milljarða að láni í íslensku bönkunum allt þar til yfir lauk var líka ósköp einfalt hans prinsipp var að vera ekki með persónulegar skuldir einmitt það hann og félög honum tengd tóku þúsund milljarða að láni en þetta var vitaskuld aldrei persónulegt allt heila bankaránið var auðvitað ekki persónulegt þetta eru miklir broskarlar hefur eitthvað breyst virðulegur þingforseti nei margar helstu persónur hrunskýrslunnar eru enn að og það í meira lagi þær eiga enn stærstu fjölmiðlana þær eiga enn þá eitt stærsta skipafélagið þær eiga enn þá annað stærsta flugfélagið og bakkavararbræður stjórna enn þá því fyrirtæki menn fá fyrirtækin aftur og aftur en ekki skuldirnar viljum við það virðulegur forseti þrátt fyrir gríðarlega ábyrgð þessara öfgafullu einstaklingshyggjumanna á bankahruninu sem líklega var ekki hægt að koma í veg fyrir allt frá árinu tvö þúsund og sex röskum tveimur árum fyrir sjálfa kollsteypuna má aldrei gleyma undanfara þess að svona fór einkavæðing ríkisbankanna tveggja í upphafi aldarinnar er galnasta meðferð á eigum ríkisins í síðari tíma sögu íslenska ríkisins hún er vítaverð meðferð á opinberum fjármunum og heyrir til vanrækslu á öllum skyldum framkvæmdarvaldsins aldrei í síðari tíma þingsögu hefur framkvæmdavaldið lítilsvirt löggjafann með jafn óforskömmuðum hætti og við einkavæðingu ríkisbankanna nema ef vera kynni í íraksmálinu aldrei í síðari tíma sögu alþingis hefur íslandi verið stjórnað af jafn miklu ofríki örfárra manna virðulegur forseti það er raunalegt eiginlega grátlegt að lesa lýsingu embættismannsins steingríms ara arasonar í skýrslu rannsóknarnefndarinnar á sjálfu einkavæðingarferlinu við dagsbrún nýrrar aldar sala bankanna til útvalinna á kviknakin helmingaskiptin fóru fram á harðahlaupum á göngum ráðuneytanna og á endanum aðeins tekin af tveimur forustumönnum gamalla valdaflokka að því er sýnist sem sáu undir restina að þeir einir gátu tryggt ómenguð helmingaskiptin og áframhaldandi aðgang flokksklíkunnar að stjórnum bankanna og þar með fjárstuðningi þeim til handa hin breiða eignaraðild breyttist með einu handapati og óðagoti í vel klædda kjölfestufjárfesta sérvalda gæðinga sem buðu ekki einu sinni best og hæst og sér var nú hver kjölfestan virðulegur forseti sér var nú hver kjölfestan

í ljós enga ábyrgðartilfinningu virðulegur forseti einkavæðing ríkisbankanna á sínum tíma er vítaverðasta meðferð á opinberu fé á seinni árum hún lýsir fullkomnu vanhæfi stjórnmálamanna og stjórnsýslu og það er á þessum grunni sem einkageiranum var boðið til veislu á íslandi og nú gengst enginn við ábyrgð eiga og lesa má úr skýrslunni ávísanakerfi kerfisins er samt við sig þar vísar hver á annan nú þarf að spyrja stórra spurninga þetta mikla og löngu þarfa lærdómsrit rannsóknarnefndarinnar kallar á ítarleg svör við grundvallarspurningum við þekkjum rót vandans sem felst í óheftri frjálshyggju klíkustjórnmálum og sérhagsmunagæslu u en vitum við hvernig beygt verður af þessari leið spurningarnar eru þessar getum við treyst einkaframtakinu aftur til að geyma og ávaxta sparnað almennings með tryggum og ábyrgum hætti er íslenska einkaframtakið nógu agað heiðarlegt og siðað til að geyma peninga annarra fer kraftur einkaframtaksins saman við eðlilega íhaldssemi í hefðum bankastofnana stenst hið frjálsa hagkerfi ef regluverkið á að vera ráðandi stenst í rauninni sú trúarskoðun frjálshyggjuaflanna að frelsi og ábyrgð séu tvær hliðar á sama peningi þingheimur og þjóðin öll þarf að svara því eftir lestur skýrslunnar hvernig bankakerfi hún vill hafa í landinu kannski er við hæfi að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um rekstrarform helstu fjármálastofnana á íslandi virðulegur forseti nokkur atriði eru hér ljós stokka þarf stjórnsýsluna upp embættismannakerfið er vinafélag nokkuð einsleits hóps í sama póstnúmerinu í reykjavík auka þarf sjálfstæði eftirlitskerfisins sem er sakir nálægðar hliðhollt einsleitu embættismannakerfi aðskilja verður löggjafarvald og framkvæmdavald algerlega og endanlega og breyta nefndarvinnu alþingis svo að þingið fái frið fyrir ráðherraræðinu tryggja þarf fræðimannasamfélaginu og fjölmiðlum lagalegt svigrúm til að upplýsa og veita aðhald með hvetjandi regluverki fremur en letjandi virðulegi forseti af þingumræðum síðustu daga um hrunskýrsluna hefur mátt skynja nýjan blæ í orðræðu stjórnmálanna það er vel samstaða þingsins skilar meiru til samfélagsins en sundrungin og sú meginhugsun gamla stjórnmálavanans að aðrir flokkar hafi alltaf rangt fyrir sér við skulum hætta þeim leik hér úr þessu púlti hefur verið boðin sátt af mörgum stjórnmálamönnum sem hér hafa talað en sátt um hvað jú það hlýtur að vera sátt um það að reyna aldrei aftur þá samfélagstilraun á íslendingum sem setti þá í þrot sú sátt hlýtur að snúast um jöfnuð

og svo er hitt síðast en ekki síst hin góða skýrsla rannsóknarnefndar alþingis á að kenna okkur mannasiði það var kannski kominn tími til hún sýnir okkur að margt er að afsaka og að margir þurfa að afsaka þar er samfylkingin engin undantekning